Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je veux vous faire part de ma grande déception à plusieurs égards, sur ce dossier de la répartition des quotas de maquereaux entre États côtiers. Ce conflit entre l'Union européenne, l'Islande et les Îles Féroé met à mal un accord de longue date entre États ayant des intérêts communs et qui permettait la gestion durable des ressources. L'augmentation unilatérale et irresponsable des quotas de la part des Îles Féroé et de l'Islande mène à une exploitation non durable du maquereau dans la zone.

Nous devons préserver les intérêts environnementaux, économiques et commerciaux de tous les acteurs concernés. Il est primordial de reprendre les négociations. C'est le développement durable de nos océans qui est en jeu. Au sein de l'Union européenne, les professionnels acceptent des règles et des quotas stricts. L'Union européenne sait mettre tout en œuvre pour la préservation des ressources halieutiques dans ces eaux. Mais que fait l'Union dans le cadre des stocks partagés avec d'autres pays?

Ce règlement permet notamment la restriction des importations de poissons. Qu'attend la Commission pour adopter des sanctions? Cela permettra certainement le retour à la raison de l'Islande et des Îles Féroé. Par ailleurs, ce n'est pas en persévérant dans cette attitude provocatrice que l'Islande se rapproche d'une entrée dans l'Union européenne.